Herr Kollege Rübig! Wie Sie wissen, haben wir verschiedene linke Strukturen und Parteien in unserer Fraktion, darunter auch Abgeordnete der Europäischen Linkspartei.

Insofern werden wir auch in der nächsten Europawahl einen solchen Kandidaten aufstellen, vielleicht mehrere.